J'ai eu l'occasion d'aller sur l'île de Samos, en Grèce, où j'ai vu la situation très difficile et je suis aussi allée sur l'île de Lampedusa, où j'ai vu combien les problèmes étaient compliqués. C'est ensemble, de manière solidaire, en accompagnant le plus possible la Grèce qui est membre de l'Union européenne, que nous pourrons apporter des réponses.

C'est comme si j'étais grecque.